Het gaat niet enkel om onze sociale of ethische verantwoordelijkheid.

vergelijking met andere werkzoekenden zijn immers dubbel zoveel personen met een beperking werkzoekend.